natürlich für die Übertragung der Aufgaben an die Europäische Zentralbank für die gemeinsame Bankenaufsicht in Europa, zunächst in der Eurozone, aber eben offen für weitere Staaten. Dass dieser Schritt richtig war, zeigt auch die aktuelle Situation Wir sind mit der Bankenkrise wirklich nicht aus dem Gröbsten heraus. Wir haben, nachdem sich viele Banken schwer verspekuliert haben, jetzt eine zweite Phase der Bankenkrise, in der sich zunehmend faule Kredite aus der Rezession in vielen Staaten, die wir derzeit durchleben, in den Bilanzen der Banken ansammeln und damit zu neuen Problemen führen. Um es zugespitzt zu sagen Der europäische Binnenmarkt im Bereich des Finanzmarkts funktioniert nicht richtig, wenn in einem Teil des Binnenmarkts Kredite gar nicht mehr oder überteuert vorhanden sind und in anderen Teilen Kredite fast überhaupt nichts mehr kosten und gleichzeitig die Regionen darunter auch mein Heimatland die über billigen Kredit verfügen, über regulative Maßnahmen verhindern, dass Banken diese Liquidität in die schwächeren Regionen abführen können.

Und wir hätten diese Krise vermeiden können, wenn wir gemacht hätten, was das Europäische Parlament schon vorher vorgeschlagen hat, nämlich zu einer gemeinsamen Bankenunion zu kommen. Die Vorschläge, die wir jetzt zu diskutieren haben, bestehen aus zwei Teilen eben der Reform der EBA, der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde. Hier muss man sagen In meinem eigenen Bericht ich fühle mich damit auch ein bisschen unglücklich hatten wir die größte Kröte zu schlucken, nämlich dass wir dort den Abstimmungsmodus so verändern mussten, dass es in Zukunft doppelte Mehrheiten geben wird. Das ist eigentlich ein Rückschritt in der europäischen Integration, aber wir mussten dies tun, weil verständlicherweise die Staaten außerhalb des Euros argumentiert haben, dass sie gegenüber der Mehrheit der Staaten im Euro systematisch überstimmt würden. Zudem waren wir durch die Festlegung, die gemeinsame Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank zu übergeben, auch auf den Konsens der Mitgliedstaaten angewiesen. Entsprechendes hat die Kommission vorgelegt, alternative Optionen hätten bestanden, auf diese wurde aber schon vonseiten des Rates verzichtet, sodass wir als Parlament nun vor der Entscheidung stehen und auch alle Mitgliedstaaten vor der Entscheidung standen, die Bankenunion entweder im Rahmen der EZB zu verwirklichen oder eben darauf zu verzichten.

Das bringt natürlich zwei große Herausforderungen erstens die Trennung der Geldpolitik und der Aufsicht das haben wir, so gut wie möglich, realisiert und die zweite Herausforderung ist, das haben wir jetzt auch erleben dürfen Die Europäische Zentralbank ist nicht gerade der Geburtsort der Demokratie in Europa. Das bedeutet Die werden sich daran gewöhnen müssen, dass sie in Zukunft im Bereich der Aufsicht demokratischer Kontrolle unterliegen, während selbstverständlich die Geldpolitik der Unabhängigkeit der Zentralbank unterliegt. Da werden jetzt die Details noch auszuverhandeln sein. Deshalb stimmen wir auch beide Berichte nicht abschließend hier ab, sondern wir wollen eine interinstitutionelle Vereinbarung mit der Europäischen Zentralbank vereinbaren, die diese demokratischen Rechte des Parlaments was auch unsere Kollegen in den nationalen Parlamenten von uns erwarten scharf und bis in die Details verankern. Deshalb kann diese Abstimmung jetzt auch nicht abschließend erfolgen. Aber ich freue mich trotzdem auf die Unterstützung zu beiden Berichten. Ich glaube, das ist ein mutiger Schritt voran, wo wir das machen, was das Parlament vor drei Jahren schon einmal gefordert hat.